Sehr geehrter Herr Martin! Sie kennen die Machtverhältnisse hier in diesem Europäischen Parlament. Und ich hoffe, Sie wissen sehr genau, dass gerade die sozialdemokratische Fraktion alles tut, was nur irgendwie möglich ist, um es zu ermöglichen, dass die Ratingagenturen wichtige zur Seite gestellt kriegen, d.

Aber wie Sie wissen, gibt es eben entsprechende demokratische Mehrheitsverhältnisse, die das bisher nicht ermöglicht haben. An mir und an den Sozialdemokraten soll es jedenfalls nicht scheitern.